Spoštovani, hvala za besedo. Knjige razumemo kot predmet javnega interesa in glede na to, da se tudi država zelo trudi in podpira oziroma vsaj naj bi podpirala knjižno izdajanje oziroma tudi bralne navade oziroma branje, in odlično vlogo v sami samem zagotavljanju dostopa do knjig in informacij, pa zagotovo, postavljajo oziroma tudi zagotavljajo se knjižnice, sploh splošne knjižnice. Jaz prihajam tudi iz splošne Knjižnice Ivana Potrča na Ptuju in lahko torej s prve roke povem, da res knjižnica je v bistvu srce enega mesta, diha, misli, dela. Zadeva taka. Za nakup gradiva naj bi v naj bi v splošnih knjižnicah prispevala tudi država, in sicer skupaj z lokalno samoupravo, torej občinami in v razmerju petdeset proti petdeset procentov, se pravi, vsak pol. Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice za obdobje dva tisoč osemnajst do leta dva tisoč osemindvajset, ki jih pripravi nacionalni svet za knjižnično dejavnost, v okviru vašega ministrstva, gospod minister, pa je pa je dal dikcijo, priporočena letna stopnja prirasta knjig in brošur je vsaj dvesto petdeset enot na tisoč prebivalcev. S tem, da od leta dva tisoč dvanajst se je pač sofinanciranje, se pravi nakupa knjig s strani države, znižalo za trideset procentov, v letu dva tisoč trinajst pa celo za petdeset procentov, kakor pa je bilo v letu dva tisoč sedem, ko je bilo pač največje, sofinanciranje knjižnega fonda oziroma sofinanciranje knjig oziroma knjižnic. Lahko dam primerjavo. V letu dva tisoč sedem je za nakup knjižničnega gradiva bilo namenjenih tri, tri milijone dvesto dvaindevetdeset tisoč evrov, lani pa je bilo milijon sedemsto sedemdeset tisoč evrov. Zato me sedaj zanima. Konkretni podatki ministrstva za obdobje od vstopa Slovenije v EU o sredstvih, namenjenih in izplačanih za namen sofinanciranja nakupa knjižničnega gradiva splošnih knjižic. Drugo vprašanje. Kakšni so urgentni ukrepi ministrstva za področje nakupa knjižničnega gradiva splošnih knjižnic glede na to, da tudi občine krčijo sredstva in da je delež ministrstva daleč od dogovorjenih petdeset procentov. Tretje vprašanje. Kaj načrtujete za dolgoročno bolj vzdržno financiranje nakupa knjižničnega gradiva? Eden izmed odličnih predlogov, ki smo jih tukaj dali v Levici na zadnji seji Odbora za kulturo, je pač bila uvedba ničelne stopnje DDV-ja na knjige oziroma vsaj petprocentne, stopnje, DDV-ja na knjige in me zanima, kakšno je vaše mnenje glede tege tega davka oziroma DDV-ja na knjigo. Hvala.